Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a dover difendere i nostri agricoltori da una disputa che non ha nulla a che fare con il settore agricolo. È incredibile che debbano pagare loro le conseguenze di una questione legale che riguarda il settore industriale del trasporto aereo. Gli USA sono il primo paese importatore di prodotti agricoli europei, per un valore che ha raggiunto i 22,3 miliardi di euro nel 2018, il 16,2 del totale delle esportazioni.

Chiediamo quindi alla Commissione che ci sia una risposta coordinata e unita in difesa di tutti i prodotti danneggiati da questi nuovi dazi, che si scongiuri una divisione fra Stati membri, possibile purtroppo a causa della iniqua distribuzione di questi dazi, che rischiano di colpire maggiormente proprio le nostre eccellenze, che l'Europa invece deve tutelare ad ogni costo. Chiediamo, avendo sentito anche le associazioni di categoria, un intervento immediato di compensazione attraverso nuovi o vecchi strumenti all'interno dell'OMC e auspichiamo nuovi fondi per progetti di promozione dei prodotti europei negli USA e in altri paesi terzi. Questa dotazione finanziaria per compensare i danni a imprese e cooperative agricole deve però essere trovata al di fuori del bilancio agricolo e della PAC e deve essere ponderata rispetto agli effetti subiti dai diversi comparti e prodotti. È necessario infatti garantire all'agricoltura europea le risorse per non subire danni da vicende che non la riguardano e farlo senza togliere un solo euro all'unico settore realmente integrato dell'Unione, il più importante anche in prospettiva futura.